Am votat în favoarea acestui raport, pentru că Uniunea Europeană trebuie să combată dezechilibrele macroeconomice pe baza unei abordări simetrice. Este esențială o coordonare mai strânsă a politicilor economice din statele membre, mai ales în timp de recesiune. Însă este nevoie de responsabilitate și curaj din partea guvernelor pentru a pune în aplicare măsurile de austeritate necesare redresării economice.

Țin să precizez că, fără adoptarea unor măsuri structurale eficiente, Europa va înregistra doar o creștere economică de aproximativ 1,5 până în 2020. Totodată, bugetele naționale nu trebuie să pună în pericol stabilitatea financiară a întregii Uniuni și este obligatoriu ca bugetul european și bugetele statelor membre să fie armonizate.